Señor presidente, hemos utilizado en muchas ocasiones esta Cámara, este Parlamento Europeo, para debatir y para poner encima de la mesa todas las cuestiones referidas a la igualdad de género, a los derechos de las mujeres y también a los derechos de los niños y las niñas. Por eso, creo que traer hoy aquí este debate es algo importante y esencial. Tengo una sobrina de ocho años juega, va al colegio, es una niña feliz, independiente y es una niña que está viviendo la edad que le corresponde. Y no debería decir esto, pero es una niña afortunada por nacer donde ha nacido, porque ha nacido en un país, en el seno de una familia donde la igualdad de género es una cuestión esencial. No podemos permitir desde este lado de la historia que haya niñas que no tienen esa oportunidad de disfrutar de su niñez porque se ven obligadas a casarse, a contraer estos matrimonios de los que hoy estamos hablando. Hay datos que nos ponen encima de la mesa como una cruda realidad en los países en desarrollo, una de cada tres niñas se casa antes de cumplir los dieciocho años y una de cada nueve antes de cumplir los quince años. La política de cooperación y desarrollo de la Unión Europea relativa a estos países en desarrollo tiene que tener la perspectiva de género dentro de su esencia y ser capaz de posibilitar que las niñas que han nacido en otros países tengan las mismas oportunidades y los mismos derechos que las niñas europeas.